Según Europol, es un delito transversal y capital el 65 de los traficantes de drogas participan al tiempo en la trata de seres humanos y, en muchos casos, lo utilizan como medio de pago. Los traficantes se aprovechan de la fragilidad de las víctimas y hacen uso fraudulento de los documentos de viaje, incluso abusando de canales legales como los visados de turismo, estudios o trabajo. En muchos casos, las víctimas tienen que utilizar documentos fraudulentos para ocultar su verdadera identidad y su edad. Teniendo en cuenta que la lucha contra esta lacra es una prioridad para la Unión, tal y como ha recogido el SOCTA, y en el nuevo ciclo político ante el anuncio de la revisión de la Estrategia de la Unión, considero fundamental que la Comisión fortalezca los mecanismos de detección, protección y asistencia de potenciales víctimas que se les conceda a los menores una especial protección que se dé una respuesta integral incluyendo mecanismos y protocolos de cooperación entre autoridades policiales, judiciales, de asilo y del sector laboral —inspectores de trabajo—, a su vez fomentando la cooperación entre la Unión, los Estados miembros, Europol y Eurojust y los terceros países en cuestión, acelerando la interoperabilidad de los sistemas Eurodac.